in het Finse voorzitterschapsprogramma wordt migratie onder het kopje Andere kwesties genoemd, maar migratie is momenteel een van de grootste problemen van de EU. In 2018 is twee derde van de asielaanvragen binnen de EU niet gehonoreerd. Geen vluchtelingen dus, maar economische migranten.

Maar dit komt omdat de EU het verkeerde signaal afgeeft, waardoor de mensen uit Afrika ondanks de grote risico's de overtocht naar Europa wagen. Het migratieprobleem zorgt voor grote onrust. De verdeling van migranten binnen de EU is mislukt. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt. Het bedrijfsmodel van mensensmokkel moet per direct worden afgebroken. Migranten moeten voordat zij de oversteek kunnen maken, worden teruggestuurd naar het land van herkomst of het veilige land van doorreis. Is Finland bereid dit probleem aan te pakken, een duidelijk signaal af te geven en de buitengrenzen hermetisch af te sluiten?